Gospa podpredsednica. Proračun slovenske kulture je bil v zadnjih letih najbolj prikrajšan, saj se je kulturi vzelo največ. To se je zgodilo zgodilo iz razloga nerazumevanja in obravnavanja kulture kot zaviralnega in ne razvojnega elementa v naši državi. Kultura je sestavni del naroda in jo je treba krepiti. Kajti če pride do situacije, ko kultura ne bo imela podpore v politiki, pomeni slednji slednje razkroj naroda. Konkretno predlagam, da se s povečanjem sredstev na zgoraj omenjenem podprogramu med drugim tudi ustrezno krepi delovanje Umetnostne galerije Maribor. Nujno je potrebno povečati sredstva in jih vzeti na tistih podprogramih, kjer niso tako nujno potrebna in kjer se z racionalizacijo nedvomno da prihraniti. Najprej je potrebno poskrbeti za slovenski narod, in šele ko bo poskrbljeno zanj, lahko začnemo deliti tudi drugi upravičencem. Predlagamo seveda da na z Ministrstva za notranje zadeve, zmanjšamo podprogram Migracije, mednarodna zaščita in integracije za milijon evrov in jih damo, podprogramu Podporne dejavnosti na področju kulture. Hvala lepa.